Señor presidente, en primer lugar, lo que querría hacer es, en mi nombre y en nombre de mi Grupo, defender y celebrar todos los esfuerzos que puedan hacer el alto representante y la diplomacia europea para encontrar una salida pacífica, democrática, a la grave situación que vive el país, Venezuela, que, al mismo tiempo, tiene unas derivadas en términos humanitarios y regionales terribles. Porque es la única salida y porque es la posición europea, y para eso, evidentemente, la diplomacia y el diálogo para encontrar una salida con condiciones democráticas —que, como bien se ha explicado hoy, no se dan— son la única salida. En segundo lugar, querría reflexionar con ustedes sobre el hecho de que, muy a menudo, en esta Cámara, nos hacemos cruces y lamentamos la irrelevancia que tenemos en los conflictos de nuestra vecindad, para encontrar una salida —esto lo decimos muy a menudo—. Pues resulta que tenemos un conflicto como el de Venezuela, una situación gravísima como la de Venezuela, donde se nos otorga capacidad de interlocución para jugar un papel constructivo, y ahí, donde podemos actuar y cuando actuamos, nos encontramos con falsas polémicas prefabricadas.

En tercer lugar a este Parlamento le importa mucho Venezuela. Hemos hecho seis debates en lo que llevamos de legislatura, trece Resoluciones en cinco años no ha habido nada que hayamos debatido tanto eso indica que le importa. Pero no solo eso quiero decir que muchas veces se hace un uso espurio, como ariete político, más pensando en la política nacional, española —solo hace falta ver la lista de intervinientes—, y no pensando ni en el prestigio de esta casa, ni, obviamente, en los venezolanos y las venezolanas y su dolor.